zarówno w krajach członkowskich, jak i ze Stanami Zjednoczonymi czy krajami BRIC. Parlament Europejski powinien poprzeć inicjatywę spójnej polityki na rzecz rozwoju, której głównym celem jest skuteczny długoterminowy program rozwoju. W sprawozdaniu posła Predy zawarte zostały również mechanizmy, w jaki sposób Parlament Europejski wspierał realizację spójności polityki na rzecz rozwoju oraz bardzo istotną rolę odpowiedniej dokumentacji, niezbędnej do efektywnego monitorowania działań podjętych przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie. Zaproponowana w sprawozdaniu poprawka Agendy 2030 podkreśla potrzebę ustanowienia uniwersalnych celów dla wszystkich krajów, odchodząc od modelu krajów rozwiniętych jako darczyńców oraz krajów rozwijających się jako odbiorców. Jak dowodzą badania grupy CONCORD, większość krajów nie prowadzi analiz oceniających wpływ działań w ramach spójności polityki na rzecz rozwoju, co utrudnia ocenę skuteczności wdrażanej przez nas polityki. Sprawozdanie posła Predy, sugerując państwom członkowskim prowadzenie dokładniejszych badań dotyczących konkretnie skutków działań w ramach polityki spójności na rzecz rozwoju, proponuje również inne rozwiązanie wprowadzenie systemu arbitrażu pod bezpośrednim przewodnictwem przedstawiciela Komisji, działającego w razie rozbieżności różnych działań Unii Europejskiej oraz niezależnego systemu skarg obywateli krajów rozwijających się bezpośrednio dotkniętych działaniami Unii Europejskiej.